Señora presidenta, verdaderamente, lo han dicho algunos colegas en este hemiciclo.

Debemos exigir a las autoridades, en este caso de Nigeria, que defiendan, que protejan a los cristianos.

Que no se queden de brazos cruzados, como estamos viendo, lamentablemente. Como estamos viendo cómo el ejército, cómo las fuerzas de seguridad no están defendiendo.